Monsieur le Président, poser enfin la question de la taxation du transport routier de marchandises, de l'Eurovignette, est en soi une bonne nouvelle pour tous les Européens. Ceci dit, nous sommes encore très loin de faire assumer par les transports routiers de marchandises une part raisonnable des coûts qu'ils représentent pour nos sociétés usure des infrastructures, pollution, santé publique, accidents. Pour vivre dans une ville où transitent chaque année des millions de poids lourds, je peux vous affirmer que les souffrances des populations sont rarement prises en compte. Et il y a la question que l'on ne veut pas aborder dans cette enceinte les très bas salaires des chauffeurs, les terribles conditions de travail, les temps de conduite inacceptables pour la sécurité de tous. Il n'est pas exagéré de parler de forçats de la route. Alors oui, il faut taxer au maximum pour encourager les circuits courts, le ferroutage, les transports maritimes, fluviaux, imposer un mieux disant social à l'échelle de toute l'Union et de son voisinage. Mais il faut taxer de manière intelligente, pour que ce ne soient ni les PME PMI du transport, ni les salariés de la route et encore moins les consommateurs qui paient, mais bien les gros chargeurs et les grands donneurs d'ordres comme la grande distribution.